Pane předsedající, kolegové, jak víte, Česká republika pod vedením euroskeptické konzervativní vlády a eurofobního prezidenta se nepřipojila k fiskálnímu paktu.

Česká republika se nachází nejen geograficky, ale i politicky, ekonomicky v samém srdci Evropy, a je proto v jejím životním, bezpečnostním, politickém i hospodářském zájmu podílet se aktivně a plnohodnotně na evropské integraci včetně samozřejmě integrace

Toto je názor, toto je stanovisko české sociální demokracie, a toto je také názor většiny české společnosti, která se, jak víte, v referendu jasně přiklonila k evropské integraci. Ten fiskální pakt samozřejmě není řešení pro vše. Jak řekli mí kolegové, chceme zde vidět více zaměstnanosti, více investic, více sociální politiky, ale fiskální zodpovědnost je základ.